Wenn es um die Erinnerung an die sozialistischen und nationalsozialistischen Diktaturen des letzten Jahrhunderts geht, dann sind wir uns sicherlich alle einig, dass das seinen Platz in den Geschichtsbüchern und in der Bildung finden muss. Wenn es aber darum geht, über gemeinsame Werte zu reden, dann wird es schon schwieriger. Denn in der Familienpolitik oder auch in der Frage des Verhältnisses zwischen Nationalstaat und der EU haben wir doch die Debatten gerade über diese Werte. Es ist gut, dass wir diese Debatten führen und dass sie offen, mit offenem Ergebnis geführt werden können. Es geht eben nicht nur darum, auf Gemeinschaft Wert zu legen, sondern auch um das Individuum. Es geht nicht nur um die europäische Dimension, wie hier gesagt worden ist, es geht schon gar nicht um die eine Wahrheit. Es sind totalitäre Regime, die von der Wahrheit reden. Um Wahrheit muss gerungen werden. Es ist Aufgabe, Bildung zu vermitteln, aber es ist nicht Aufgabe von staatlichen Institutionen zu erziehen.